hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir framhaldsnefndaráliti um frumvarp til laga um sjúkraskrá nefndin ræddi fimmtándu greinar frumvarpsins í tilefni af ábendingum sem fram komu við aðra umræðu frumvarpsins og fékk á sinn fund guðríði þorsteinsdóttur frá heilbrigðisráðuneyti og kristján oddsson frá landlæknisembættinu við umræður í nefndinni kom fram að aðgangur að sjúkraskrá látins einstaklings hafi verið heimilaður með stoð í tólftu grein laga um réttindi sjúklinga þar sem fjallað var um þagnarskyldu og heimild til upplýsingagjafar eftir lát sjúklings nefndin telur að fimmtándu greinar frumvarpsins eins og hún lagði til að henni yrði breytt við aðra umræðu sé ekki nægilega skýr og leggur til að þar komi fram að aðgangur að sjúkraskrá látins einstaklings sé heimill nánum aðstandendum með þeim skilyrðum og takmörkunum sem þar greinir nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu við fimmtándu grein greinin orðist svo mæli ríkar ástæður með því er umsjónaraðila sjúkraskrár heimilt að veita nánum aðstandanda látins einstaklings svo sem maka foreldri eða afkomanda aðgang að sjúkraskrá hins látna með hliðsjón af vilja hins látna og hagsmunum hlutaðeigandi telji umsjónaraðili sjúkraskrár vafa leika á réttmæti þess að veita slíkan aðgang skal hann án tafar framsenda landlækni afrit sjúkraskrárinnar til ákvörðunar um hvort aðgangur að sjúkraskránni skuli veittur landlæknir skal afgreiða erindið innan átta vikna ákvörðun landlæknis um aðgang að sjúkraskrá hins látna er kæranleg til ráðherra um málsmeðferð fer samkvæmt stjórnsýslulögum ágúst ólafur ágústsson ellert b schram guðlaugur þór þórðarson og kristinn h gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta framhaldsnefndarálit rita auk þess sem hér stendur háttvirtir þingmenn ásta möller álfheiður ingadóttir eygló harðardóttir og dögg pálsdóttir